Vidim obraz temnopoltega moškega, ki ima nekoliko priprte oči, bujne ustnice, in kratko postrižene lase. Ima pa tudi brke in malo brade, ki, ki so zelo dobro, zelo lepo urejene. Vidim obraz, belopoltega moškega, ki gleda nekoliko, resno, ima sivomodre oči in pa rjave lase ter rjave obrvi. Vidim obraz svetlopolte ženske, ki ima blond lase, ima tak romantičen pogled oziroma ja, romantičen pogled, nekoliko priprte usta in pa prisrčen nos. Vidim obraz belopolte ženske, ki se smeje, gleda vstran. Je, je naličena, mogoče celo malo preveč, vidi se ji malo narastka, saj ima pobarvane lase. njeni naravni lasje so pa najbrž rjave rjave barve. Ima, našminkane ustnice in pa veliko ličila na obrazu. Spet obraz belopolte ženske, ki ima veliko uhanov, urejeno pričesko, lepo urejene oči in ustnice in prisrčen nasmeh. Vidim obraz temnopoltega moškega, ki ima čez pol obraza poveznjeno, poveznjeno, kapo oziroma klobuk. v ušesu ima diamanten uhan, ima spet velike ustnice in pa nekoliko velik nos ter črne oči. Vidim obraz belopoltega moškega, ki je obrit, ima nekoliko neizrazite oči, temne lase in pa, pasiven nasmeh. Vidim obraz belopoltega moškega z rjavimi lasmi, lepo oblikovano brado oziroma brki. ima lep nasmeh in priprte oči, ki so sivozelene barve. Vidim obraz belopoltega moškega, ki ima sivočrne lase. ima neki čuden izraz na obrazu, ima neizrazite oči in, ima nekoliko manjšo razpoko med sprednjimi zobmi. Vidim obraz belopoltega moškega, ki je nekoliko starejši, ima bele lase, ki niso tako gosti. Nosi očala in pa prisrčen nasmeh.